Sloboda podnikania je dôležitá, ale keď sa zmena sídla spoločnosti realizuje bez toho, aby sa zároveň do nového pôsobiska presúvali aj ostatné aktivity firmy, spravidla ide o nekalú aktivitu.

schránkových spoločností, s ktorými máme aj v členských štátoch Európskej únie svoje skúsenosti, je určite nežiaducim javom, proti ktorému treba zasiahnuť. Samozrejme, legislatíva by mala rozlišovať a nemala by brániť poctivým spoločnostiam, aby v prípade potreby a za predpokladu legitímneho dôvodu aj so svojou prevádzkou zmenili pôsobisko. Dobrým kontrolným mechanizmom, ktorý presadzuje naša frakcia, je zapojenie zamestnancov spoločností do rozhodovania o cezhraničnom presune sídla, napríklad formou ich efektívnej účasti v správnych radách firiem.